S'il sauve une vie, il affaiblit son ONG.

Laissons agir le médecin, en accord avec sa patiente. C'est ce que fait l'Union européenne et nous l'encourageons à persévérer dans cette voie.

Je me demande où était son légendaire humanisme lorsqu'elle a dit qu'il serait indiqué, de temps à autre, de fusiller les demandeurs d'asile au passage de la frontière.